Es ist fast schon als schamlos zu bezeichnen. Ich möchte dazu sagen Erstens Wir sind Vertreter unserer Wähler, und nicht ihre Erziehungsberechtigten. Zweitens Mit welchem Recht wird eigentlich verlangt, dass Autofahren teurer werden muss?

Drittens Was haben denn die ganzen Steuern und Abgaben in den letzten 40 Jahren gebracht? Wurde dadurch ein Kilometer weniger gefahren oder ein Auto weniger verkauft?

Da hilft es auch nicht, wenn man die Dosis einfach weiter erhöht. Keine Maut der Welt, keine noch so hohen Steuern führen dazu, dass die Bürger aufs Auto verzichten.

Das Auto ist unverzichtbar für junge Familien, für Pendler, für den ländlichen Raum und für die Freizeitgestaltung.